À l'approche du prochain sommet du 6 octobre, la Chine et l'Union européenne doivent absolument et résolument tenter d'avancer ensemble sur la question du changement climatique. L'an dernier, à la même époque, nous étions déjà occupés, dans ce même hémicycle, à exhorter l'Europe à tout mettre en œuvre pour aboutir à un accord ambitieux et contraignant à Copenhague. On a vu que le résultat n'a pas été à la hauteur de nos espérances et de nos ambitions.

Pour que nous puissions aujourd'hui contraindre ou convaincre nos partenaires, nous devons montrer que notre détermination est absolument intacte, montrer, par exemple, que nous nous donnons les moyens d'honorer nos engagements envers les pays du sud. Pour cela, la mise en place de financements innovants et j'ai entendu hier le discours du président Sarkozy à l'ONU devient une évidence nécessaire. L'instauration, par exemple, d'une taxe carbone à nos frontières n'est pas à exclure. Elle agirait comme un mécanisme incitatif pour les pays qui ne vont pas assez loin dans leur engagement pour le climat elle serait beaucoup plus qu'une menace finalement et serait un moyen de protéger nos emplois et nos entreprises, surtout pour mieux aborder l'après crise.